La semaine dernière, devant le Parlement européen, pendant trois jours, les adeptes de la secte Falun Gong ont distribué des disques, des CD, des documents.

Est ce que c'est la présence de lobbyistes d'une secte devant le Parlement la semaine passée ou bien des faits qui sont étayés?